mikils hagvaxtar sem reyndist því miður innstæðulaus hefur tekið við tímabil samdráttar með miklum áhrifum á allt okkar samfélag og efnahagslíf endurreisn hagkerfisins mun kosta mikla vinnu og afturhvarf til samhjálpar og samheldni sem einkenndi íslensku þjóðina áður en hún varð um stundarsakir fórnarlamb hugmyndafræði peningaauðgi sem ekki gekk upp hagspár seðlabankans og fjármálaráðuneytisins gera ráð fyrir rúmlega tíu prósent samdrætti landsframleiðslu í ár og líklega mun

sem eru fjármálakerfi okkar lífeyrissjóðum eða íbúðalánasjóði ofviða og gætu leitt til annarrar kollsteypu atvinnuleysið er vafalítið ein versta birtingarmynd niðursveiflu í hagkerfinu atvinnuleysis var orðið níu komma eitt prósent í apríl og hafði þá náð sögulegu hámarki það samsvarar því að ríflega fjórtán þúsund átta hundruð manns hafa verið á atvinnuleysisskrá að meðaltali í apríl hér ber þó að undirstrika að verulega hefur hægt á aukningu atvinnuleysis síðastliðinn vikur og atvinnulausir voru í lok apríl færri en í lok mánaðarins á undan rétt er líka að undirstrika að tæplega þriðjungur þessa hóps um fjögur þúsund sjö hundruð einstaklingar njóta nú þegar góðs af stórefldum úrræðum ríkisstjórnarinnar sem ráðist var í til að bregðast við auknu atvinnuleysi úrræði ríkisstjórnarinnar eru því að skila árangri og bæta nú stöðu þúsunda einstaklinga sem hafa lent á atvinnuleysisskrá enn eru hins vegar um tólf þúsund einstaklingar á atvinnuleysisskránni sem ekki hafa fengið verkefni við hæfi eða fest sér önnur störf baráttuna gegn atvinnuleysinu verður því enn að herða eins og boðað er í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar atvinnuleysi fylgir einnig veruleg kaupmáttarrýrnun sem gæti orðið fimmtán til tuttugu prósent á árabilinu frá tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann mun því á nýjan leik verða nærri því sem hann var ári tvö þúsund og fjögur áður en hann tekur að vaxa á nýjan leik flest heimili gætu staðið af sér storminn ef hann færði þau aðeins aftur í tekjum um fjögur til fimm ár

ríkisstjórnin hefur þegar gripið til fjölmargra úrræða sem koma til móts við þá sem hafa lent í greiðsluvanda til dæmis með víðtækum úrræðum lánastofnana endurgreiðslu séreignarsparnaðar og verulegri aukningu vaxtabóta sem mun skila sér í heimilisbókhaldið nú strax síðsumars ég fullvissa landsmenn um það að fylgst verður grannt með því hvaða hópar lenda í erfiðleikum og gripið verður til viðeigandi úrræða til stuðnings eins og kostur er við munum til dæmis fá frekari greiningu á stöðunni frá seðlabankanum núna í þessari viku sem ég mun gera alþingi grein fyrir landsmenn hafa að mörgu leyti brugðist skynsamlega við erfiðri stöðu heimilanna þeir hafa dregið mjög úr neyslu sérstaklega á innfluttum vörum á sama tíma og áhugi á innlendum vörum og þjónustu hefur vaxið

við megum ekki gleyma því hversu samofin staða heimilanna er endurreisn atvinnulífsins aðilar vinnumarkaðarins undirbúa að ná sáttmála um stöðugleika með aðkomu ríkisstjórnarinnar ég fagna því og bind miklar vonir við að okkur takist sameiginlega að ljúka gerð stöðugleikasáttmála þau markmið sem ríkisstjórnin hefur sett sér í samstarfsyfirlýsingunni falla verr að markmiðum aðila vinnumarkaðarins enda á svo að vera

erfitt verður að ná fram verulegri lækkun stýrivaxta sem er lykilatriði fyrir heimilin og fyrirtækin nema einnig verði á sama tíma gripið til róttækra og sársaukafullra aðgerða í ríkisrekstrinum með niðurskurði útgjalda og skattbreytingum hundrað sjötíu milljarða króna halli á rekstri ríkissjóðs verður að eyða fram til ársins tvö þúsund og þrjú náist áætlanir okkar um aukinn hagvöxt frá lokum næsta árs mundi sá hagvöxtur skila okkur nærri sjötíu milljónum króna upp í þann halla við þurfum því að ná til halla fram til ársins tvö þúsund og þrettán þar stendur valið nánast eingöngu milli margra slæmra kosta og það verður viðfangsefni sem mun taka á hjá öllum og felur án efa í sér erfiðustu ákvarðanir sem ég hef þurft að taka á öllum mínum pólitíska ferli en hér er því miður engin undankomuleið búið er að koma okkur í þessa skelfilegu stöðu og ef við viljum bjarga efnahag íslands og forðast gífurlegar byrðar í framtíðinni á börnin okkar og komandi kynslóðir við erum ekki að takast á við halla ríkissjóðs til að þóknast alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða erlendum lánardrottnum við þurfum að takast á við hallann til að tryggja almannaþjónustu til framtíðar og til að leggja ekki óbærilegar byrðar á komandi kynslóðir þetta er áskorun sem enginn stjórnmálaflokkur getur skorast undan og ég heiti á stjórnarandstöðuna að vinna með okkur til að ná þessum markmiðum virðulegi forseti ný peningastefnunefnd hefur stigið jákvæð skref undanfarna mánuði með lækkun vaxta úr átján prósent í þrettán prósent vöxtunum hefur verið ætlað að halda í við gengi krónunnar ásamt þeim höftum sem komið var á í lok nóvember og studd voru frekar í mars forsendur hraðrar stýrivaxtalækkunar er einnig að okkur takist að koma í veg fyrir frekari veikingu á gengi krónunnar og nauðsynlegt er í því sambandi að styrkja eftirlit með gjaldeyrishöftum og sjá til þess að þau virki eins og ætlast er til mikilvægt er einnig að endurreisn bankakerfisins ljúki sem fyrst hún hefur því miður tekið lengri tíma og verið flóknari viðfangs en ráðgert var í fyrstu það er eitt helsta viðfangsefni fram undan að ganga frá uppgjörum bankanna endurfjármagna þá og taka á gjaldeyrisójöfnuðinum starfhæft bankakerfi er grundvöllur blómlegs atvinnulífs og hagvaxtar og því verðum við að kappkosta að allar áætlanir standi nú um að endurfjármögnun bankanna geti hafist í júlímánuði næstkomandi að því verðum við að vinna að meira krafti en nokkru sinni bankarnir standa frammi fyrir gríðarlega erfiðu verkefni við fjárhagsleg og stjórnunarlega endurreisn atvinnulífsins til að koma í veg fyrir enn frekari atvinnuleysi þetta verkefni er svo ólíkt hefðbundinni bankastarfsemi að það verður að njóta sérstaks stuðnings stjórnvalda sem eigenda bankanna þetta er skoðun allra þeirra sem komið hafa að endurreisn fjármálakerfisins hér á landi og annars staðar í ljósi mikilvægis þess verkefnis hefur ríkisstjórnin á ný lagt fram frumvarp um eignaumsýslufélag er styðji við bak bankanna á þessari mikilvægu vinnu þessu félagi er ekki stillt upp til höfuðs bönkunum heldur til stuðnings við þá í því mikla erfiða og umfram allt sérhæfða starfi sem er fram undan ríkisstjórnin mun á næstu dögum setja fram stefnu sína sem eigandi bankanna það er ekki ætlunin að ráðskast til um daglegan rekstur bankanna heldur aðeins að marka þeim stefnu sem tryggir að bankarnir taki af myndugleik á vandræðum heimila og fyrirtækja en verði þrátt fyrir það reknir með hagnaði mikilvægar ákvarðanir um framtíðareignarhald nýju bankanna og mögulegt erlend eignarhald þarf að liggja fyrir sem allra fyrst markmiðið hlýtur að vera að ríkið verði ekki lengur með eignarhald á bönkunum en nauðsyn krefur við verðum líka að finna lausn vegna þess gjaldeyrisójafnaðar sem bankarnir standa frammi fyrir við mótun nýju bankanna síðastliðið haust voru fluttar til þeirra mun meira af eignum en en skuldbindingum í erlendri mynt þessi gjaldeyrisskekkja leiðir til tvenns konar vandamála fyrir bankana annars vegar eru þeir mjög viðkvæmir fyrir hreyfingum í gengi krónunnar styrking krónunnar leiðir til þess að uppgjör þeirra sýna taprekstur vextir af lánum í erlendri mynt eru lægri en vextir af innlánum bankanna og því eru greiðslur bankanna til sparifjáreigenda en tekjur þeirra af útlánum nauðsynlegt er að skoða vel þá leið að lán bankanna séu færð yfir í íslenskar krónur með því að færa lán innlendra aðila í krónum bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum minnkar einnig áhætta lántakenda það er ekki síður mikilvægt að heimili og fyrirtæki losni við gengisáhættu en bankarnir aukinn stöðugleiki í gengismálum er önnur grundvallarstoð fyrir endurreisn hagkerfisins og því veldur það vitaskuld vonbrigðum að gengi krónunnar er nú svipað og fyrir hálfu ári síðan eitt mikilvægasta viðfangsefni fyrir þjóðina er að tryggja heilbrigt umhverfi fyrir erlendar fjárfestingar hér á landi til að byggja upp ný úrræði og öflugt atvinnulíf innganga í evrópusambandið og væntingar um upptöku evru munu aðstoða okkur við að ná auknum stöðugleika gengisins fram að því verðum við þó að skjóta styrkari stoðum undir krónuna og tryggja að óstöðugleiki hennar hindri ekki vöxt hagkerfisins við ættum öll að geta sammælst um að betra væri ef gjaldeyrishafta væri ekki þörf í þessum tilgangi þau eru hins vegar nauðsynleg á meðan við náum betri stöðugleika í hagkerfinu þau gefa seðlabankanum jafnframt vonandi tækifæri til þess að lækka vexti meira og hraðar en ella og tryggja þannig hagvöxt á nýjan leik höftin eru því nauðsynleg við núverandi aðstæður þó að sjálfsögðu sé markmiðið að lyfta þeim eins fljótt og auðið er

alþjóðlegir markaðir hafa tekið við sér undanfarnar vikur þrátt fyrir að óvissan þar sé mikil en skjót endurreisn þeirra ætti að geta flýtt fyrir bata okkar eigin hagkerfis

verðbólgunnar lækki enn frekar næstu mánuði og verði kominn í nærri tvö og hálft prósent verði kominn í nærri tvö og hálft prósent verðbólgumarkmið seðlabanka íslands í ársbyrjun tvö þúsund og tíu utanríkisverslunin gefur einnig von um bætta stöðu hagkerfisins þegar horft er til framtíðar afgangur hefur verið af vöruskiptum frá því í september í fyrra og ætti það að öðru leyti að leiða til styrkingar krónunnar það hjálpar líka mikið að gengið erlendis er orðið litlu hærra en hérlendis en það virðist muna um það bil fimmtán prósent sem er mun minna en áður því krónan hefur styrkst erlendis skuldir ríkissjóðs hafa hækkað hratt og ljóst er að þær munu nema um hundrað prósent af landsframleiðslu áður en árið er liðið og nema ríflega fjórtán hundruð milljörðum króna

einkavæðing bankanna á nýjum forsendum sem tryggja dreifða eignaraðild og ábyrga stjórnun með hag allra hluthafa að leiðarljósi gætu lækkað

hefur náð ánægjulegum árangri í viðræðum við önnur norðurlönd í viðræðum um styrkingu gjaldeyrisforðans og við blasir niðurstaða lán norðurlandanna munu nema um tvö komma fimm milljörðum bandaríkjadala auk þess sem viðræður standa yfir við pólverja og rússa um lán viðræður við breta og hollendinga um lán til greiðslu icesave reikninganna munu einnig halda áfram í næstu viku ljóst er að þær viðræður eru mun vandasamari en viðræður við nokkur af norðurlöndunum hins vegar er mikilvægt að við stöndum við alþjóðlegar skuldbindingar okkar á sama tíma og við náum ásættanlegri niðurstöðu og kjörum sem ekki verður okkur ofviða hæstvirtur forseti ég hef í skýrslu þessari gert grein fyrir sýn ríkisstjórnarinnar á helstu viðfangsefni okkar á sviði efnahagsmála vegna þeirra miklu þrenginga sem íslenskt samfélag gengur nú í gegnum öllum ætti að vera ljóst að vandinn og verkefni fram undan eru gífurleg og öll íslensk heimili munu finna fyrir aðlöguninni sem óumflýjanlegt er í þeirri efnahagsáætlun sem ríkisstjórnin vinnur eftir í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og í þeirri framtíðarsýn sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa lýst í ítarlegum samstarfssáttmála sínum er að finna skýra leiðsögn um hvernig íslenskt samfélag og efnahagslíf verður byggt upp á ný ég vil undirstrika það hér að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn ræður ekki ferðinni það eru íslensk stjórnvöld og íslenski seðlabankinn sem ráða för enda þótt unnið sé af fullum heilindum á grundvelli efnahagsstefnu íslenskra stjórnvalda og alþjóðagjaldeyrissjóðsins engin stjórnvöld hafa áður tekist á við viðlíka verkefni og við fáumst nú við við höfum engin fordæmi og vonandi munum við ekki þurfa að kljást við aðstæður ein og þessar í framtíðinni undanfarna hundrað

og ég er sannfærð um að næstu hundrað dagar munu skila okkur góðum árangri og marka mikilvæg kaflaskil